Dus er zit voldoende flexibiliteit in het stabiliteits en groeipact en we zien geen reden om daar nu nog meer flexibiliteit aan toe te voegen.